Sie organisieren sich unserer Meinung nach mit dieser Struktur persönlich als Kommissionspräsident mit sehr viel Macht. Wir wundern uns darüber, dass Sie die Arbeitsgruppen der Kommissare abschaffen wollen.

Die Aufteilung zwischen Frau Reding und Frau Malmström wie Sie damit umgehen wollen, das bleibt Ihr Geheimnis.

Und Klima extra abzubilden, da habe ich sicher nichts dagegen. Aber wenn man eine Klimakommissarin einsetzt, dann muss man auch zeigen, dass hinter dieser Klimakommissarin wirkliche Macht steht und sie Zugriff auf Bereiche wie Energie, Industrie, Transport, Umwelt oder Landwirtschaft bekommt. Das sehen wir überhaupt nicht.